Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, sperăm ca această dezbatere despre politica externă și politica de securitate și apărare să nu fie doar o dezbatere teoretică, ci să fie dezbaterea care marchează o acțiune clară în acest domeniu. Prea multă vreme PESC a rămas un instrument vag, slab finanțat și sprijinit, care a intervenit doar acolo unde statele membre terminaseră deja treaba, precum în Mali și Republica Centrafricană. Doamnă înalt reprezentant, nu știu dacă dumneavoastră ați lipsit de la soluționarea problemei ucrainene dar, cu siguranță, Uniunea Europeană nu a prea fost acasă în acest domeniu și asta dovedește cât de puțin am făcut pentru o politică concretă. Poate că mulți dintre noi am ignorat lecțiile istoriei, poate că mulți dintre noi am crezut că nu se mai poate reveni la ambiții arhaice naționaliste, dar s a revenit, cu invadarea Crimeii.

Vorbim astăzi despre frontierele estice și fac o paranteză ce mult am greșit când am amânat artificial aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen! Poate reușim cu Moldova, să facem proiectul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană mult mai rapid, spre binele nostru și al cetățenilor moldoveni.